Sie kennen wahrscheinlich meine persönliche Auffassung, die noch ein bisschen radikaler ist als Ihre. Ich persönlich vertrete sehr dezidiert die Auffassung, dass uns Kleinstunternehmen, die auf dem Binnenmarkt nicht tätig sind, überhaupt nichts angehen den europäischen Gesetzgeber nicht und die Europäische Kommission auch nicht.

Euro im Jahr ersparen. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments den Vorschlag der Kommission abgelehnt hat, und es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass es gegen diesen Vorschlag organisierte Opposition Sie können sich leicht vorstellen, von wem diese Opposition organisiert wird gibt. Trotzdem bleibt die Kommission bei diesem Vorschlag.